Finalement, la thèse des vingt semaines l'a emporté de quelques voix sur l'autre.

Je remercie Mme Estrela d'avoir mis cette question à l'ordre du jour. Pour terminer, je souhaite que l'on consacre aussi le droit à un congé de paternité, qui est fondamental pour le partage des tâches à la naissance de l'enfant deux semaines totalement payées pour le père.